Zweitens will ich Ihnen etwas sagen Ich habe dem letzten und dem vorletzten Europäischen Rat beigewohnt, und Herr Barroso hat im Europäischen Rat exakt das gesagt, was er hier gesagt hat.